Hvala, podpredsednik, Zdaj, minister, razumem, v okviru ukrepov, ki ste jih, na ministrstvu dali, da zmanjšamo število, ne vem, od, lotili ste se dogovora o teh vrečkah o plastičnih, v nakupovalnih centrih in, vse težave, ki so pri, tudi ne nazadnje pri, nakupu blaga, mesa, vse, kar zavijemo v to folijo, jim je ta zadeva jasna, da, je malo bolj kompleksen, da terja svoj čas. Ne vidim pa popolnoma nobene potrebe, da se ne lotimo ukrepa prepovedi, uporabe sveče oziroma ne vidim potrebe, zakaj bi moral sveče vlivati v plastično embalažo, s katero imamo kasneje tako, velik problem. Ali razmišljate med drugim tudi, med ukrepi, ki ste jih že delno navedli, tudi o, tem, da se ukine, oziroma se prepove sveče v plastični embalaži? Hvala lepa.